mál sem var fyrst flutt á hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi af háttvirtum þingmönnum jóni magnússyni guðjóni a kristjánssyni og grétari mar jónssyni með því er verið að leggja til að skuldabréf og tryggingarbréf sem tryggð eru með veði í fasteign og gefin eru út vegna kaupa á íbúðarhúsnæði skuli vera stimpilfrjáls samkvæmt lögum og því ekki greitt stimpilgjald af slíkum skjölum það var einnig verið að leggja til að kaupsamningar og afsöl sem gefin eru út vegna kaupa á íbúðarhúsnæði skuli vera stimpilfrjáls og því ekki greitt stimpilgjald af þeim skjölum þetta frumvarp er í samræmi við þær efnahagstillögur sem framsóknarmenn kynntu í febrúar tvö þúsund og níu

áherslur sem ríkisstjórn sjálfstæðisflokks og samfylkingar höfðu í sínum stjórnarsáttmála um það að afnema stimpilgjöld í fasteignaviðskiptum þegar að vísu aðstæður að skuldabréf og tryggingarbréf sem tryggð eru með veði í fasteign og gefin eru út til fjármögnunar fyrstu kaupa á íbúðarhúsnæði einstaklings

mál þegar við unnum okkar efnahagstillögur að ástæðan fyrir því að við lögðum þetta til þá var fyrst og fremst til þess að reyna að koma fasteignamarkaðnum aftur af stað það má segja að fasteignamarkaðurinn hafi jafnað sig að einhverju leyti svona komið kannski aðeins meira jafnvægi en var áður en ég tel að það sé engu að síður jafnbrýnt ef ekki brýnna að þetta verði

og aflétta stimpilgjöldum af þeim

hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra hefur talað um það að hann hafi mikinn áhuga á því að taka upp svokallað danskt húsnæðislánakerfi lykilþáttur í því kerfi er möguleikinn á því að greiða upp lánin hvenær sem er á lánstímanum þar ertu því með jafnvægi á milli annars vegar skuldabréfsins sem fjármagnar lánið og síðan lánsins sjálfs þannig að lántakinn ber þá aukna ábyrgð á því að fylgjast með því að hann sé að fá þau kjör sem eru best á hverjum tíma þeir hafa líka sett fyrirkomulag þannig að þú getur verið með algjörlega breytilega fasta vexti í ákveðinn tíma og síðan þegar það kemur að því að endurskoða vextina hefurðu möguleika á því ef þú getur aflað þér betri kjara annars staðar að borga þá upp það lán og þá getur viðkomandi íbúðalánasjóður snúið þessu við og þá borgað þá upp það skuldabréf sem fjármagnaði lánið þannig að það er þetta ákveðið jafnvægi þarna á milli þetta þýðir þá líka að fólk er að taka þá oftar lán og það held ég að sé mjög brýnt ef við ætlum að breyta fyrirkomulaginu hér að við séum ekki raunar að refsa fólki fyrir það að vera að reyna að tryggja þessa samkeppni á markaði og sem hagstæðustu kjör og þessa virkni sem við sjáum

vegar sem þeir sem eru sem sagt að fjármagna lánin og svo aftur með í íbúðalánasjóðina sem ákveðinn bara milliaðila þar á milli ég tel að þetta frumvarp sé algjörlega einmitt i samræmi við þær hugmyndir til dæmis sem komu fram í meirihlutaáliti verðtryggingarnefndarinnar um einmitt upptöku á húsnæðislánakerfi sem væri í samræmi við það sem þekkist í danmörku og líka þær yfirlýsingar sem hafa komið fram frá hæstvirtum efnahags og viðskiptaráðherra og líka þá þingmálaskrá sem hann hefur nú þegar lagt fram og svo eins og ég minni aftur á að þetta hefur verið yfirlýst frá bæði sjálfstæðisflokki um samfylkingunni um vilja til þess að aflétta stimpilgjöldum af lánum þetta er einmitt mál sem ég vonast til þess að efnahags og viðskiptanefnd muni taka vel í og afgreiða og það verður ánægjulegt að sjá þá afstöðu sem nefndin mun taka til málsins